Herr Präsident! Unlautere Handelspraktiken von Unternehmen aus Drittstaaten haben verheerende Auswirkungen auf die europäische Industrie. Der unfaire Wettbewerb gefährdet heimische Wirtschaftsstandorte und damit auch zahlreiche Arbeitsplätze.

Die Untersuchungen gehören beschleunigt und es braucht abschreckende und wirksame Sanktionen.